Alle, die in der EU und ihren Mitgliedstaaten außenpolitische Verantwortung tragen, müssen jede Gelegenheit nutzen, von Russland und China die Aufhebung des Vetos gegen eine substanzielle Resolution im Weltsicherheitsrat zu fordern. Von Russland können wir noch mehr erwarten, es ist schließlich Mitglied im Europarat und in der OSZE, und die Werte und Prinzipien dieser Institutionen gelten auch im Bereich der Außenpolitik, die kann man nicht außer Kraft setzen, wenn man außerhalb Europas agiert.

Herr Putin, Herr Medwedjew, stoppen Sie diese Praxis, oder Sie reihen sich ein in die lange Liste schrecklicher Figuren in der russischen Geschichte! Ich hätte mir gewünscht, dass die EU gemeinsam in der Lage gewesen wäre, die Botschafter aus Damaskus abzuziehen.

Welche kleinlichen, nationalen Eitelkeiten müssen denn da wieder ausgelebt werden, wenn man nicht mal dazu in der Lage ist?

bei der vorbeugenden Errichtung von Flüchtlingslagern auf der türkischen Seite der Grenze. Werten wir die syrische Opposition dadurch politisch auf, dass wir hochrangig mit ihr den Dialog führen und auch bereits gemeinsame Absichtserklärungen für die Zeit nach Assad verabschieden. In solchen Erklärungen sollte klar werden, dass es für alle Syrer, inklusive ethnischer und religiöser Minderheiten eine Zukunft geben muss, und dass die Europäische Union ein solches Syrien auf dem Weg in die Zukunft umfassend unterstützt. Wir müssen uns auch darauf einrichten, dass im Fall eines Endes dieses Regimes auch in der Nachbarschaft Änderungen geschehen. Wir sollten uns darauf einstellen, dass z.

im Libanon Einiges ins Rutschen kommen kann, und deswegen sollten wir auch jetzt bereits an alle Parteien dort appellieren, sich nicht ermuntert zu fühlen, etwa mit Gewalt ein Vakuum in Syrien kurzfristig auszunutzen.